Wbrew szumnym deklaracjom, że traktat lizboński usprawni funkcjonowanie Unii Europejskiej, okazuje się, że otwiera on puszkę Pandory. Jego zapisy nie są precyzyjne i budzą nie tylko kontrowersje, ale już wprowadzają podział wśród przywódców Unii. W traktacie nie dookreślono prerogatyw przyszłego przewodniczącego Rady Europejskiej nazywanego prezydentem ani demokratycznego trybu wyboru, a jego faktyczna pozycja ma zależeć od siły osobowości i wcześniej sprawowanej funkcji. Trudno też przewidzieć, czy zachowany zostanie klasyczny model krajowych prezydencji, nadających ton polityce Unii.

Większość obywateli Europy oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy zmierzamy do utworzenia silnego europejskiego państwa federalnego kosztem suwerenności narodowych i czy w przyszłości silny przewodniczący Rady nie zechce nawiązać do antydemokratycznych tradycji Europy XX wieku.